dag fer fram umræða utan dagskrár um háskólamál málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir og hæstvirtur menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund